Aucun camp ne semble prendre le dessus et je déplore que la communauté internationale soit impuissante, face à cette guerre civile.

De plus, plus d'un million de réfugiés se trouvent dans les pays limitrophes et ce phénomène s'amplifie de jour en jour, tant nous sommes inefficaces. L'afflux massif des réfugiés dans les pays voisins est un facteur de déstabilisation important de la région et nous savons que la solution à ce conflit est essentiellement politique. Je demande une fois de plus à la communauté internationale de réagir une fois pour toutes, et de façon efficace, pour mettre un terme à ces atrocités. Je souhaiterais d'ailleurs féliciter les travailleurs humanitaires qui réalisent un travail remarquable sur le terrain, malgré les conditions très difficiles.